Elsőként szeretném megköszönni az eddigi szolidaritást és segítséget, és elmondani, hogy Magyarországon leginkább a szegény vidékeket és szegény családokat sújtotta az árvíz és a belvíz.

Ők azok, akik a településeknek a kevéssé biztonságos és a legrosszabb helyzetben, leginkább árvíznek kitett helyzetű részein élnek.

Több javaslat elhangzott, hogy hogyan lehetne gyorsan eljuttatni a segítséget.

Egyrészt a tagállamoknak dönteniük kellene a szolidaritási alap forrásainak a bővítéséről, gyorsabb és flexibilisebb felhasználásáról. A Tanács asztalán van hosszú ideje az a módosítása a javaslatnak, amelynek most éppen nagyon nagy jelentősége lenne. Ebben a spanyol elnökség segítségünkre lehetne.